Wenn wir eine südliche und östliche Nachbarschaft haben, in der Demokratie und Rechtstaatlichkeit wachsen, indem wirtschaftlicher Erfolg da ist und daraus geboren auch soziale, vernünftige Lebensbedingungen, dann ist das auch Sicherheitspolitik für uns.

Lassen Sie mich speziell, weil Vilnius bevorsteht einiges konkret zur östlichen Partnerschaftspolitik sagen. Dort bereiten wir Assoziierungsabkommen vor. Diese Länder haben eine europäische Perspektive. Und ich glaube, dass Moldawien auf diesem Weg sehr weit geschritten ist.

Ich hoffe nur, dass der georgische Ministerpräsident aufhört, EVP Europaabgeordnete zu beleidigen. Ich meine, dass dies aber auch für die Ukraine gilt, die einen Schritt weiter ist, wo die gute Chance besteht, dass ein Assoziierungsvertrag mit dem entsprechenden Handelsvertrag unterzeichnet wird.

Diese Völker haben ihre freie Entscheidung, dort hinzugehen, wo sie wollen, und kein Nachbar kann dies entscheiden. Wohin diese Länder gehen, ist deren Entscheidung in deren Hauptstädten und nicht die Entscheidung, die in Moskau oder Brüssel getroffen wird. Wir wollen ihnen nur dabei helfen, die richtige Entscheidung für ihre Bürger zu treffen, dass sie bessere wirtschaftliche und soziale Bedingungen haben. Das können sie über Europa bekommen, dafür gibt es viele Beweise.